forseti íslands gjörir kunnugt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 til fyrsta október tvö þúsund og þrettán gjört á bessastöðum sextánda september tvö þúsund og þrettán ólafur ragnar grímsson sigmundur davíð gunnlaugsson forsetabréf um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis lýsi ég yfir því að fundum alþingis hundrað fertugasta og öðrum löggjafarþings er frestað ég vil óska alþingismönnum starfsmönnum þingsins og landsmönnum öllum allra heilla